Elnök Asszony, a szólásszabadság és véleménynyilvánítási szabadság elválaszthatatlan a demokrácia fogalmától, hiszen egy demokráciában az érvek, ellenérvek összecsapásában, csatájában, szabad vitájában születnek meg a demokratikus döntések. Döbbenetes nekünk, magyaroknak, akik közel ötven évig szocializmusban vagy kommunizmusban éltünk, látni azt, hogy Nyugat Európában hogy szűnik meg bizonyos területeken a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága.

Büntetőeljárást indítanak ellenük, börtönbe zárják őket, munkajogi szankciókat érvényesítenek, kidobják az embereket a munkahelyükről.